Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor Ön azt mondja, hogy egy pici, de mégis előrelépés a polgárok biztonsága érdekében. Én azt gondolom, hogy egy erődítménnyel kapcsolatos hisztéria az sokkal inkább gondot okoz az emberek lelkében, mint egy hatékony és szakmailag is megalapozott munka. Én úgy gondolom, a határvédelem az szakembereknek a kérdése és nem pedig az, hogy itt a politikusok hogyan hergelik a különböző népeket.